Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului reflectă angajamentul Uniunii Europene de a promova și de a susține democrația și drepturile omului prin sprijinirea societății civile și a instituțiilor în domeniul drepturilor omului la scară mondială.

Solicităm un sprijin sporit în domeniul promovării libertății mass mediei, al protejării independenței jurnaliștilor și a bloggerilor, al reducerii decalajului digital și al facilitării accesului nerestricționat la informație și comunicare și a accesului necenzurat la Internet.